Üdvözlöm és gratulálok Taveres képviselő úr jelentéséhez, mely az EU jelenlegi emberi jogi stratégiai keretét vizsgálja felül azzal a céllal, hogy növekedjen az Unió hatékonysága, eredményessége és koherenciája az emberi jogok védelmének tekintetében.

Emellett pedig elengedhetetlen a különböző uniós és más nemzetközi intézmények és szervezetek cselekvésének összehangolása is. Az Unió példaértékű szerepet kell, hogy betöltsön az emberi jogok védelme területén világszerte. Mindenkinek alapvető jogait, szabadságát és a méltóságához való jogát meg kell őrizni az Unió határain belül és kívül egyaránt. E törekvésben kiemelkedő szerep jut az új emberi jogi különleges képviselő munkájának, valamint minden olyan üzenetnek, amit itt az Európai Parlamentben fogalmazunk meg. Én ennek egyik legfontosabb eszközét, az éves emberi jogi jelentést tartom. Örülök, hogy az idei jelentésben hangsúlyosabban kapott szerepet a gyermekek és a kisebbségek jogainak védelme, valamint említésre került az új segítségnyújtási önkéntes szolgálat programjának létrehozása, mely végre konkrét cselekvést fog eredményezni az emberi jogok védelmének területén. Mindkét jelentéstevőnek még egyszer gratulálok!